La mise en garde du début de cette législature n'a jamais été entendue dans ce Parlement.

Quand la société civile s'y met, quand la démocratie directe s'y met et s'allie à la démocratie parlementaire, nous avons là une équation extrêmement intéressante qui nous permet de surmonter les problèmes. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est ce qui est intéressant, mes chers amis.

À nous de lui faire comprendre. Maintenant, nous sommes contre la contrefaçon.